Monsieur le Président, Madame la Commissaire, l'adoption de ce texte portant sur la création du programme InvestEU s'inscrit dans la droite lignée de ce qui a été engagé par cette Commission européenne, sous l'impulsion du groupe socialiste et démocrate, avec le plan Juncker, à savoir le Fonds européen pour l'investissement stratégique en 2015, renouvelé en

En effet, le volet consacré à la gouvernance permet d'assurer un meilleur équilibre, puisqu'il prévoit la mise en place d'un comité de pilotage stratégique associant des représentants de la Commission et de la BEI, et d'autres partenaires de mise en œuvre, notamment les banques nationales de développement, ainsi qu'un expert indépendant nommé par le Parlement européen.